Maar bij de samenwerking in het kader van de RVVR ligt het gevaar op de loer dat Europa zich gaat bezighouden met onderwerpen die vallen onder de nationale bevoegdheid. In het verslag Berlinguer ligt in paragraaf 40 de nadruk op het wederzijds erkennen van het huwelijks en familierecht, zonder dat wordt verwezen naar artikel 81, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.